Als rapporteur ben ik mij er terdege van bewust dat het goed is dat wij hier in het Parlement ook altijd de waarheid spreken over een politieke ontwikkeling in een land. En daarom zou ik de heer Belder willen vragen of het hem wellicht ontgaan is

Kan hij dat beamen?